Monsieur le Président, la Commission européenne, à l'occasion du référendum en Suisse sur les minarets, s'est fendue d'une déclaration pour le moins troublante et ambiguë.

Cette menace à peine voilée nécessite de votre part des éclaircissements alors même que les sondages d'opinion démontrent que tous les peuples européens auraient accordé une large majorité à un tel référendum s'il avait été proposé dans leurs pays respectifs.

Oui ou non, la Commission s'opposerait elle à la décision souveraine de ces peuples s'ils votaient comme les Suisses? Si, comme nous le pensons, l'Union européenne est aujourd'hui plus totalitaire que démocratique, il est en effet plus que temps d'en faire l'aveu.